Wij beperken ons echter niet tot het wijzen naar die twee landen, omdat wij ons realiseren dat er in nog veel meer Europese landen wel wat af te dingen is op de mediavrijheid, terwijl wij ook weten dat goede, eerlijke democratie niet kan zonder vrije pers.

Mijn vraag aan de Europese Commissie is dan ook met dit verslag van het Parlement in handen, waar ik van verwacht dat wij er morgen een grote meerderheid voor zullen halen, kunnen wij nu voorstellen van u tegemoet zien om mediapluralisme ook in wet te verankeren en op die manier journalisten te garanderen dat zij kunnen schrijven wat zij moeten schrijven?